Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Kazakhstan non è solo uno dei paesi più vasti del mondo, ma anche uno dei più ricchi per cultura, storia e tradizioni. Certamente la coesistenza pacifica tra diverse comunità etniche e religiose rende questo paese un modello dal quale imparare. Oggi, però, tutta questa diversità e ricchezza culturale sono fortemente minacciate da leggi anacronistiche e azioni repressive contro chiunque la pensi diversamente dalla linea del governo. Sono sempre più numerosi gli attivisti, i membri della comunità LGBTI, i giornalisti e i membri dei sindacati che sono presi di mira senza alcuna giustificazione. Pensiamo alle proteste del 2016, quando mille persone vennero arrestate solo per aver pacificamente partecipato al corteo pensiamo alle violenze perpetrate dalle autorità il 10 maggio scorso contro un gruppo di manifestanti in occasione di una visita di una delegazione del Parlamento europeo pensiamo ad Ardak Ashim, la blogger detenuta in un ospedale psichiatrico per aver incitato alla discordia, attraverso i suoi post, sulla base dell'articolo 174 del codice penale, articolo non ancora riformato. Allora chiedo a cosa serve avere un accordo di partenariato e di cooperazione rafforzata che pone l'accento sulla democrazia e sullo Stato di diritto, se poi si viene sempre meno alla parte più importante, quella del rispetto della libertà e dei diritti fondamentali?